Ja, spoštovana ministrica, hvala, za odgovor. No, vseeno bom, še nekaj, za dopolnitev, kot ste omenila je ta trend res visok in, uporaba teh električnih skirojev se bo v naši državi sigurno povečala, tako kot se povečuje, drugod po Evropi, ampak se tukaj porajajo določena vprašanja. Povečala naj bi se tudi uporaba tako imenovanega sharinga oziroma deljenja teh električnih skirojev in me zanima, glede na to, da ste rekli, rekli, da se, s tem močno ukvarjate in da spremljate prakse, če je bila mogoče narejena kakšna analiza učinkov teh prevoznih sredstev, na obstoječi promet v Sloveniji. V Nemčiji recimo so, pod električnim skirojem z določenimi omejitvami odprli, enako v Franciji, nekje pa so jih prepovedali. Mogoče me tukaj še zanima pri uporabi vprašanje zavarovanja in sicer nekaj o tem se že, kolikor mi je znano, pripravlja na ravni Evropske unije, ampak vseeno, kakšno je mnenje ministrstva o morebitnem ustreznem obveznem zavarovanju električnih skirojev za primer primer nesreče? Hvala lepa.